Pozdravljam akcijski načrt, vzpostavitev skrbniškega sklada in vse druge ukrepe, ki naj bi ublažili migracijski pritisk, okrepili prizadevanja za odpravo vzrokov na izvoru in pomagali k novi razvojni paradigmi afriških držav. Vrh v Valetti doživljam kot izraz razumevanja o skupni odgovornosti in volji po partnerstvu in solidarnosti. Begunska kriza je izstopajoč element v širšem konfliktnem kontekstu. Rešili jo bomo samo, če bomo izboljšali kontekst. Želim si, da bi vrhu v Valetti sledil stalen in strateški dialog med evropsko zvezo in Afriko. Kot sem dejal že v debati o trajnostnem razvoju in postmilenijskih ciljih, vse, kar si zadanemo, uresničimo lahko, če bodo naše družbe živele v miru in svobodi, če bodo pozorne do dostojanstva vsakega in do vseh identitet ne glede na količino. Doseči mir v naši soseščini je prva prioriteta. Veliko napredka pa ne bo, če bomo v Siriji streljali na različne tarče in si bodo partnerji medsebojno sestreljevali letala. Evropski problem bomo rešili, če bomo uspešno reševali afriške probleme in razvili verodostojno partnerstvo s Turčijo. Neenoten odziv držav članic na finančno pobudo predsednika Junckerja ni okrepil verodostojnosti evropske zveze.